Mecanismul de cooperare și verificare pentru România a fost, în ultima vreme, politizat și deturnat de la adevăratele sale obiective, prin dezinformări și în spațiul public european, făcute de către membri ai Partidului Liberal Democrat și chiar de către Președintele României. Vreau să asigur, încă o dată, atât acest Parlament, cât și Comisia Europeană, că actualul guvern român are ca obiectiv creșterea independenței justiției și respectarea tuturor condiționalităților MCV. Nu există niciun dubiu față de angajamentele autorităților române privind respectarea și întărirea statului de drept, lucru dovedit prin măsurile promovate de guvernul USL. Dacă Uniunea Europeană este o comunitate de drept, Comisia, care apără această ordine de drept, ar trebui să promoveze o abordare obiectivă a MCV urilor, bazată pe un set de reguli și condiționalități clare, astfel încât acest instrument să nu mai poată fi deturnat, în funcție de contexte politice.